di cittadini, prima sottoposti a torture e trattamenti disumani e giustiziati senza notifica preventiva e con processi farsa davanti a tribunali militari. Durante la presidenza di El Sisi questo tragico bollettino ha subito un'accelerazione senza precedenti.